Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că nu se face nimic la nivel european pentru soluționarea problemei referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen. Menținerea opoziției manifestate de către anumite state membre este un abuz ce contravine principiilor și obiectivelor pe termen lung ale Uniunii Europene. Poziția acestor state a arătat, încă o dată, faptul că, deși toate statele membre se bucură de responsabilități comune, totuși, din nefericire, unele state nu se bucură de aceleași beneficii. Stimați colegi, aceste ambiții populiste nu vor face decât să slăbească puterea Uniunii Europene și să reducă credibilitatea noastră pe plan global. Având în vedere că au fost îndeplinite toate condițiile pentru aderare, solicit pe această cale tuturor instituțiilor responsabile să identifice și să propună pentru a pune în aplicare toate măsurile necesare care să contribuie la extinderea cu succes a spațiului Schengen și la eliminarea acestei nedreptăți.